Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Zdaj, jaz bi rad seveda na začetku povedal, za kaj dejansko gre pri tem zakonu in za kaj je v bistvu šlo tudi takrat, ko se je sprejemal zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka, morda za tiste iz Liste Marjana Šarca, ki takrat niso bili tukaj zraven. Gre za to, da je katastrski dohodek osnova za obdavčitev z dohodnino. In ... Mislim, da je bilo to leto dva tisoč šestnajst. skratka, v prejšnjem mandatu, je vlada spremenila zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki ima vpliv na obdavčitev z dohodnino pri kmetih. Spremenila ga je tako, da se je bistveno povečal katastrski dohodek, na podlagi različne metodologije, v tudi morda poenostavitve, vendar da se je povečal za večino kmetov, češ da tisto ni bil pravi ekonomsko določen katastrski dohodek, to je bil glavni razlog. Potem je na podlagi nove metodologije in tako naprej, skratka, formul, bom rekel, vsega, kar ste želeli imeti, da bi ja bilo čim bolj strokovno, predvsem pa netransparentno, bil določen nov katastrski dohodek z novim zakonom, za katerega se je pa ugotovilo, da je to enormno povišanje, enormno povišanje za posameznega kmeta. Tako da je tudi tista vlada dala prehodne določbe in je rekla: "Ne, ne, to bo pa za te kmete preveč, to bo pa zdaj res preveč, prevelika obdavčitev, dajmo mi po posameznih letih, dva sedemnajst toliko odstotkov, dva osemnajst petinpetdeset, dva in tako naprej, petinsedemdeset odstotkov, do konca ..." Skratka, počasi počasi kuhajmo žabo, počasi navadimo kmeta, da bo vedno več plačal davka. Seveda, glejte, tukaj predstavnica vlade - tudi tukaj je napisana je tudi -, gospa Neva Žibrik, magistrica Neva Žibrik, ki vam bo povedala eksaktno za skoraj za vsako kmetijo, zakaj je plačala takrat premalo davka in zakaj je bil tisti katastrski dohodek napačno določen in zakaj je zdaj tisti, ki je najbolj pravilni, in tako naprej. To bo najbrž, skratka, državna sekretarka povedala na tej podlagi, ki bo predstavnica tukaj - vidim, da je tudi gospa Neva Žibrik to dejansko povedala, državna sekretarka, gospa Natalija Kovač Jereb, povedala. Če lahko pove, koliko kmetij bo na podlagi tega plačalo več davka, v letu dva sedemnajst, dva osemnajst, dva devetnajst, dva dvajset in tako naprej, na podlagi te nove metodologije, in ali bo kakšna kakšna kmetija plačala manj davka. In drugo, če lahko pove, koliko manj ali več, kakšne so spremembe na podlagi socialnih prejemkov teh kmetov. Namreč, na podlagi katastrskega dohodka za kmete se določajo tudi prejemki, kot so štipendije, otroški dodatki in tako naprej, in koliko bodo zaradi tega ljudje manj dobili. Jaz mislim, da projekcije ima ministrstvo za finance je vse zanaliziralo, navsezadnje to je že vse bilo pripravljeno, in tako naprej. In koliko so tudi dejanski podatki, da je manj da so ljudje manj dobili, kolikor bi dobili po stari zakonodaji, po tistem zakonu o določitvi katastrskega dohodka. Ena, kakor tule vlada pravi, ena pa dva pa tako naprej. Seveda, vlada bo rekla: "Glejte, to je pa bolj pravično." Vse je bolj pravično in vsak od nas tukaj si lahko nekako drugače predstavlja to pravično, in to je bolj ekonomsko pravično in tako naprej. Jaz mislim, da mi se ne moremo poenotiti, kaj je bolj pa manj ekonomsko pravično v vseh elementih, lahko pa neka merila postavimo glede same pravičnosti. In ta merila, ki so tukaj pokazana in ki so bila sprejeta z zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka, glejte, so bila nepravična, so bila izključno fiskalna, so bila taka, da se dejansko kmeta bolj privije v tej državi. In to je naredila prejšnja vlada. Vsi razen ene stranke, vse stranke, razen ene stranke - tukaj, nisem upošteval Slovensko nacionalno stranko, ki pa, kot razumem, podpira ta zakon -, so bile v prejšnji vladi. Tako da lahko rečem, da v koaliciji je v bistvu samo ena nova stranka. In so v prejšnji vladi to sprejele, mi nismo sprejeli. Posledično za kmete, da bodo bolj obdavčeni, in sedaj v Slovenski demokratski stranki pravimo, ne, preveliko davčno breme je in država je dobila iz dohodnine, davek na dodano vrednost, davek od dohodkov pravnih oseb dovolj denarja, da ne bo nobeno zlato fiskalno pravilo ogroženo, gospe in gospodje. Zaradi tega ne bo ogrožena stabilnost javnih financ, ne v Sloveniji, ne v Evropi in ne v svetu. Ne bomo povzročili krize zaradi katastrskega dohodka kmetov. Ne se bati tega, vam zagotavljam, da ne bo svetovne krize, e newyorška borza bo enako delala s tem zakonom ali pa brez tega zakona. In ... Ampak gre seveda za to, ali boste stopili ljudem nasproti? Ali boste stopili ljudem nasproti in odločili o tem, da kmetje ne bodo plačali pretirano višjih davkov in da bodo kmetje lahko dobili štipendije, kot so jih dobili prejšnje leto njihovi otroci, socialne prejemke, otroške dodatke in tako naprej in tako naprej, in s tem seveda povzročili ali pa dali podlago za boljši razvoj kmetijstva. Saj zadeva je zelo enostavna, ali bodo ljudje dobili položnice z več davka ali z manj davka, za to gre. In če vi ne podpirate tega zakona, pomeni, da želite ljudi bolj obdavčiti. Zelo enostavno. To, da gre za retroaktivnost, naj vas ne skrbi. Če ugodnejša če kmet oziroma davčni zavezanec v ugodnejšem položaju, glejte, to ni nič ustavno sporno. Tudi tole vladno mnenje tukaj noter, ne, še zraven to napišejo, samo pol napišejo. To poznajo tam na ministrstvu za finance, ne vem, koliko državna sekretarka pozna obdavčevanje kmetijstva, ampak kakorkoli bo lahko vse razložila in povedala, kar so jim napisali in izračunali, ampak ti podatki dejansko so. Povejte, kakšna, kaj se bo zgodilo, če se to sprejme? koliko ljudi bo manj prizadetih? Samo to je vprašanje.